Ker poznam tega svojega kolega, ki je gradil, tipsko hišo enega največjih slovenskih proizvajalcev montažnih hiš, bom označil vaše besedičenje za norčevanje iz ljudi. Vse je bilo okej, vselil se - odseliti se je hotel - in je prišel na upravno enoto, kaj mora storiti, da pride do hišne številke - je dobil mušter, kaj vse mora dobiti. Uporabno dovoljenje in vse tole, izdelava projektne dokumentacije. In na podlagi tega, ko je on že imel primopredajo, je dobil tole ponudbo. Tri tisoč evrov plus vse ostalo, kar mora še narediti. Tako da resnično - ali nimate pojma, z vsem spoštovanjem to govorim - ali nimate pojma ali pa nekaj narobe s celotnim sistemom, ki se mu reče Ministrstvo za za okolje in prostor. Še enkrat - tipska hiša, na ključ, vse je bilo narejeno, samo vprašat je šel na upravno enoto, kaj mora storiti, da dobi hišno številko, da bo lahko zaživel, da si bo lahko vse dokumente uredil, pa je dobil seznam, in ko je dobil eno tole ponudbo, je znašala, kolikor sem jaz povedal. Tako da - resnično. To tem, kako je neka hiša bila nekaj na fovš narejena - če takšna miselnost uradnikov oziroma celo funkcionarjev na Ministrstvu za okolje in prostor, potem nam pa res tam ni pomoči. Ugasnimo luč pa lep vikend vsem skupaj.